Panie Przewodniczący!

Chciałbym podziękować władzom ukraińskim za zgodę na to spotkanie i takie należyte przygotowanie, że mieliśmy ponad półtorej godziny na dogłębną rozmowę.